Az Európai Unió egy békeprojekt, és az is kell hogy maradjon!

Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy tartósan van egy demokratikus deficit nyugati és egy gazdasági deficit keleti irányba. Ilyen körülmények között kell haladást elérnünk. A védelmi piac, a bankunió, a közös gazdasági kormányzás annak felismerése, hogy a válságra a több Európa a válasz. Miközben a kormányfők több Európáról tárgyalnak Brüsszelben, otthon nagyon gyakran szuverenitásba csomagolt nemzeti politikával átkötött politikát gyakorolnak.

Egységes Európa, befogadás és haladás, vagy a Farage úr által ajánlott bezárkózás, kirekesztés és hanyatlás. Azt kérem a kormányfőktől, legyenek következetesek, azt mondják otthon a lakosságnak, amiben Brüsszelben meg fognak állapodni.